J'allais dire remettre de la morale là où elle avait disparu, dans les marchés financiers, pour que ces marchés dont nous avons besoin travaillent bien au service de l'économie réelle. Ne doutez pas, Madame la députée, que pour tous les autres secteurs, au delà de l'audit dont nous parlons aujourd'hui, nous faisons ce travail.

Nous avons pris le temps de la réflexion, parce que, dans ce domaine comme dans d'autres, je veux que nous travaillions ensemble, de manière sérieuse, sans improvisation.

Je suis très heureux je le dis à mon tour que le Parlement, grâce au rapport de très grande qualité de M. Antonio Masip Hidalgo, partage très largement cette idée que j'ai moi même d'une action résolue au niveau européen pour pallier les défaillances du passé.

Ce rapport je le dis très franchement est pour moi une très bonne base de travail pour les propositions que nous allons présenter au mois de novembre prochain. Il y a sans doute des divergences sur certains points et je compte beaucoup comme Mme Swinburne l'a d'ailleurs dit tout à l'heure sur la détermination et la contribution des deux commissions JURI et ECON pour élaborer, ensemble et rapidement, dans les mois qui suivront, les nouveaux outils de régulation dont nous avons besoin.

Je voudrais simplement évoquer télégraphiquement trois axes de nos propositions l'indépendance de cette profession, l'ouverture de ce marché de l'audit, et la création d'un grand marché européen, plus intégré, avec le renforcement de la supervision.

Nous devons restaurer la confiance dans les comptes des sociétés. Cela veut dire que les auditeurs doivent être indépendants des entités qu'ils auditent.

La conséquence, c'est moins de confiance dans les comptes des sociétés concernées, ce qui nuit à la profession comme aux entreprises auditées. Je n'exclus donc pas de proposer, en novembre, la rotation obligatoire du cabinet d'audit, une rotation bien encadrée, après un laps de temps bien choisi.

Pour la plupart des réseaux, ces services génèrent plus de revenus que l'audit lui même. Dans de telles circonstances, sommes nous bien certains qu'il est possible de juger objectivement et d'auditer en toute indépendance l'entreprise que l'on conseille par ailleurs sur sa stratégie de développement? Madame Regner, vous avez très clairement souligné ce point tout à l'heure. Je suis donc décidé à limiter, voire même à interdire dans certains cas, les prestations non audit aux clients audit. Je crois en des règles uniformes pour toute l'Europe dans ce domaine.

Cela présenterait, en outre, l'avantage d'ouvrir ces marchés non audit à des petites et moyennes entreprises qui n'ont, sans cela, aucune chance face à la prédominance des grands cabinets, comme on le voit aujourd'hui. Nous réfléchissons encore à la faisabilité pratique de cette option j'ai besoin de quelques semaines pour y travailler à sa proportionnalité au regard des enjeux de cette proposition. Deuxième chantier le marché de l'audit doit être plus ouvert. Il y a à peine une génération, ce marché se partageait entre huit grands cabinets d'audit. Aujourd'hui, il s'est concentré et il est d'autant plus concentré que les sociétés auditées sont plus importantes Monsieur Tavares, vous l'avez dit très clairement.

Je ne suis pas non plus dans une croisade contre les Big Four, mais je n'accepte pas que le marché de l'audit des grandes entreprises soit à ce point dominé par quatre grands réseaux seulement, alors qu'il y a au moins autant de cabinets qui voudraient accéder à ce marché en Europe. Nous voulons plus d'acteurs, plus de concurrence, plus de dynamisme, surtout dans ce segment du marché. Plusieurs pistes peuvent être retenues et nous y travaillons pour dynamiser ce marché l'une est la formule du cocommissariat. Je suis heureux de constater, à cet égard, que votre rapport, Monsieur le député, partage notre analyse et que, s'il est bien équilibré, le cocommissariat pourrait procurer un dynamisme sur le marché.

Je pense aussi à des mises en concurrence obligatoires, régulières, transparentes et plus équitables. Dans ce contexte, je souhaite aussi une interdiction des clauses contractuelles restrictives en faveur des Big Four. Cette pratique actuelle me semble inacceptable dans un marché européen où la concurrence doit être libre, équitable et authentique. Enfin, avec mon collègue, le commissaire chargé de la concurrence, Joaquín Almunia, nous suivons avec intérêt les démarches des autorités nationales de la concurrence et nous ne manquerons pas d'étudier également ce qui peut être fait en plus au niveau européen pour favoriser l'émergence de nouveaux cabinets d'audit internationaux. Troisième et dernier chantier la création évoquée par Monsieur Paška d'un grand marché européen et le renforcement de la supervision. Paradoxalement, ce marché, qui est si concentré dans quelques mains, demeure néanmoins très fragmenté au niveau de chacun de nos pays. L'intégration européenne est une solution pour cela. Des règles communes européennes favoriseraient la libre circulation des professionnels et amélioreraient la qualité de l'audit et son contrôle par les autorités de surveillance. Pour rendre le marché de l'audit plus européen, je compte défendre l'idée d'un passeport européen pour les auditeurs. Nous nous inspirerons, notamment, de certaines solutions qui ont été trouvées dans le domaine des qualifications professionnelles. Je ne trouve pas acceptable qu'un auditeur doive passer des examens dans chaque pays dans lequel il veut travailler. Je proposerai également la reconnaissance automatique des cabinets déjà approuvés dans d'autres États et l'attribution d'un label de qualité européen qui démontrerait la capacité de tous les cabinets concernés pour auditer des entreprises de plus grande taille. Puis, enfin, il y a un autre levier pour contribuer à l'harmonisation des règles applicables à l'audit dans l'Union européenne et assurer la mobilité professionnelle

Trois derniers points très importants ils concernent la surveillance des cabinets d'audit et la transparence de leur travail. Premièrement, nous souhaitons que les autorités de surveillance des auditeurs coopèrent davantage.

ne sont pas propices à la création de nouvelles structures à l'échelle européenne.

Deuxièmement, je souhaite aussi renforcer l'indépendance des autorités de surveillance au niveau national. Elles doivent être totalement indépendantes des auditeurs et de leurs organisations professionnelles.

À l'occasion de son contrôle, l'auditeur acquiert une connaissance approfondie de l'entreprise qu'il audite, de ses métiers, de son organisation, de ses risques. Il dispose d'un accès privilégié à beaucoup d'informations. Malheureusement, elles ne sont pas toujours restituées de manière structurée dans son rapport. Cela vaut aussi vis à vis des régulateurs, des dirigeants, des comités d'audit et des actionnaires. Voilà également un point qui peut être changé et amélioré, comme Monsieur Masip Hidalgo l'a proposé. Je remercie beaucoup le Parlement de son intérêt et de son engagement sur cette question.